Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Torej, zakon predlagamo zato, ker je obremenitev dela z davki in dohodnino v Sloveniji ena najvišjih v državah, Evropske unije. Zadnja raziskava OECD-ja je spet pokazala, da je Slovenija prva na lestvici po deležu prispevkov delavca, ki znaša devetnajst odstotkov. Če razbremenimo, tako kot predlagamo z novelo Zakona o dohodnini, razbremenimo tudi delovna mesta višje in visoko usposobljenega kadra. Kolegi iz Levice pravijo, da je to slabo, ne da bomo zdaj zniževali, obdavčitev tistim, ki so, tajkuni, bogati in tako naprej. Gospa državna, sekretarka je povedala, da je v največ ljudi v prvi v prvem dohodninskem razredu, čez milijon. Tistih v, najvišjem razredu je samo tri tisoč. Torej ne bomo o tem tri tisočem, ki naj bi bili ne vem kako bogati torej uredili oziroma olajšali, pač pa predvsem se nanaša zadeva na prvi, drugi dohodninski razred, kjer je večina ljudi, milijon pa pol približno ne, slab milijon pa pol. In tudi ne vem, če je slabo ne, da razbremenimo, tiste, ki so bom rekla, visoko usposobljeni in zato tudi nekoliko bolje plačani, ampak nam kljub temu, kot vidite, vsak dan odhajajo v tujino, ravno zaradi plačila in zaradi obdavčitve. Veliko tudi zaradi pogojev, ampak veliko pa dejansko zaradi tega, ker lahko v tujini bistveno bolj zaslužijo in imajo tudi občutek, da je njihovo delo cenjeno, za razliko od razmer pri nas. Če bodo vsi ti odšli v tujino, kolega iz Levice pravi, ne, da so pomembni delavci v podjetju, ki delajo na, različnih delovnih mestih, ne samo direktorji. Res je, ampak direktor je pa tisti, ki vlaga v razvoj, ki razmišlja o tem, kako bo širil hale, kako bo dodatno zaposloval in tako naprej. In marsikje novih zaposlitev ne bi bilo, če se ne bi stvari na tak način dogajale. Prej je že kolega Tanko povedal, kaj se je zgodilo, ko smo mi v preteklih, v preteklih vladah razbremenili, delo a ne. In kako je napačna ta filozofija samo povišati davek na dobiček. Poglejte, po naših podatkih, Gospodarske zbornice se samo dvanajst procentov dobička porabi menedžer za svoje potrebe. Oseminosemdeset procentov vloži nazaj v podjetje. Se pravi, naredi nove hale, kupi nove stroje, zaposli nove ljudi. A ni to smisel? A ni to, bistvo tega, da se ne bomo pogovarjali o minimalni plači, ampak da bodo vsi ljudje, ki bodo zaposleni, imeli dostojne plače, s katerimi bodo lahko dostojno preživljali svoje družine? Kolega iz Levice je dejal, a ne, spet bodo najmanj dobili tisti najnižje plačani z najnižjimi plačami. Glejte, pred kratkim ste povišali plače v javnem sektorju, sprostila so se napredovanja. In kako je to izgledalo? Najnižji so dobili povišan en plačilni razred, oni srednji so dobili pa dva. Torej, a se je takrat Levica kaj oglasila? Po logiki bi moralo biti obratno, tisti najnižji bi morali dobiti povišanje za dva razreda in srednji morda za enega, ne. Nikjer nobenega, upora proti temu oziroma nobenih komentarjev. To je pa res najbrž malo, nepošteno, bi lahko rekli a ne. Zdaj nekateri kolegi in kolegice ste dejali, da je sprememba zakona ozko usmerjena. Ozko usmerjena, zadela bo pa milijon pa pol ljudi. Vaš predlog za regres pa ni ozko usmerjen, ko bo zadel šesto tisoč ljudi. Več kot pol manj. Torej. Treba je stvari najmanj prebrati, ne, če že ne kaj drugega, treba jih je pa tudi razumeti, a ne, dan da ne uporabim še kakšnega drugega izraza. Govorite nam, da hitimo s spremembami in da bi se moralo to o tem razmisliti, pogovoriti in tako naprej. Poglejte, tudi boš minister je napovedal, da se bo spremenila dohodninska lestvica, sicer šele naslednje leto, hkrati pa naj bi se povišala tudi splošna in dodatna olajšava. Torej to, kar mi predlagamo. Zdaj ali je ta intervju kar nekaj, ne? Drugo leto bomo to naredili, drugo leto bo pa mogoče kriza, pa bomo spet odložili, a ne za nekaj časa. Saj take predloge je imel tudi, a veste, prejšnji minister finančni v prejšnji vladi, pa se ni potem nič zgodilo, a ne. Mi smo pa večkrat predlagali, noben zakon ni isti od prejšnjega, ampak, se razlikujejo. Ampak kakorkoli, ne, če bi bil res kakšen namen karkoli spremeniti in popraviti, bi o stvareh razmislili, a ne, in bi do danes že lahko prinesli neko pametno rešitev. Ne pa nas napadali, kaj se spet greste in spet vlagate isto stvar. Ja, zato, ker pač od vas nič ne pride. Ne od prejšnje vlade, ne od zdajšnje vlade, v kateri vas, polovica istih sedi ali pa še več, a ne. Spremembe, da so hitre ne. Ravno smo videli, kako se nam je zgodila ali pa se vam je zgodila ena hitra sprememba z Zakonom o minimalni plači, a ne, ki je povzročila kar nekaj težav, a ne. Podobno dvig, denarne socialne pomoči brez razmisleka o drugih stvareh. Glejte, ja, kdo bo pa še sploh delal, če je razkorak med minimalno plačo ali pa med, denarno pomočjo minimalen v primerjavi s tistim, ki osem ur na dan dela. Saj se bolj splača doma sedeti, pa pa, se prijaviti za socialno pomoč, pa dobivaš tisto nadomestilo, kakšen še vmes malo pofuša, pa zasluži več na koncu kakor tisti, ki normalno hodi osem ur na dan v službo. In s takimi vašimi ukrepi povzročamo ravno to, a ne, da se delo ne bo splačalo in se, vsi iščejo neke variante, da ne bi bilo treba delati. In zdaj, če ste tako natančno, državna sekretarka, izračunali, ne, da bo tristo triinosemdeset evrov manj zbranega v proračunu, kar bo res, a ne, bi pa lahko zelo natančno najbrž ali pa vsaj približno natančno lahko izračunali, koliko bo pa drugačnih prilivov iz tega naslova, ker bodo ljudje imeli več. Večina vas je rekla, da po navadi to ljudje potrošijo za tiste stvari, ki jih vsak dan rabijo. Se pravi, vse, kar poberemo, in od tega poberemo davka ne. povečala se je, draži se elektrika, komunalne storitve, LPP v Ljubljani, vrtci, domovi starejših in tako naprej. Tukaj ima povsod država svoj piskrček, a ne, davek na dodano vrednost, ki ga ljudje plačajo. Tako da zelo nepošteno je reči, a ne, dati bomo zbrali tristo triinosemdeset evrov manj. Ne vemo točno, koliko koliko bo pa prilivov, a ne. Zato sigurno ne bo tristo triinosemdeset evrov manj, ker bo na drugi strani, tudi prihodek iz tega naslova, samo od drugje, ne. Ljudje se bodo sami odločal, ne, ne bo pa država to razporejala. Ker zdaj tisto, kar poberemo, tretjino zelo slabo zapravi država, saj to je tudi glavni očitek podjetnikov in vseh tistih. Nimajo ljudje problem plačevati davka, če je to potem nekako pametno porabljeno, ne. Če pa se razmetava s tem denarjem, preplačuje, medicinsko opremo in tako naprej, po imamo pa vsi težave in se vsi ne strinjamo s tem in je treba najbrž najprej preganjati to, potem pa lahko, očitate karkoli temu našemu zakonu. Torej, če bi bil dejansko namen tudi to, kar pravi vaš minister, glejte, vaš minister pravi, da bomo povišali splošno olajšavo. Ja, dajmo se usesti, pa poglejmo, koliko je neka optimalna številka, ali neko postopnost naredimo ali karkoli. A veste, zato mi zelo težko verjamemo, da v intervjuju za Finance gospod minister to pove, zraven pa tukaj reče, da to ni pravi, prava rešitev. A njegova pa bo potem, ko bo on določil, koliko je ta splošna olajšava? Če bi imeli resen namen nekaj narediti, a ne, bi se usedli in bi se o tem pogovorili oziroma, kot je postopek v državnem zboru, namesto da boste danes zakon zavrnili, bi se o tem pogovarjali na odboru, a ne. Ministrstvo bi prišlo z dodatnimi izračuni, mi tudi, a ne, ker pač nekaj že znamo, smo nekajkrat vodili vlado v tej državi, ne, in naredili ukrepe, ki so prinesli rezultate. Mogoče še to, a ne, prej je bilo očitano, a ne, smo znižali davke in tako naprej v prvi Janševi vladi, ja, in zaradi tega skupaj takrat z SD-jem ne v partnerstvu za razvoj, tudi SD je glasoval za tiste, spremembe davčne, smo, iz sto dvajset tisoč brezposelnih prišli na petinpetdeset tisoč. Kaj se je zgodilo, a ne? Kot sem rekla, če znižaš, obremenitve podjetjem, podjetnik vlaga naprej v svoje podjetje, saj v Sloveniji je največ srednjih in malih podjetij, to so družinska podjetja, družinski člani so zaposleni in noben ne bo izčrpaval svojega lastnega podjetja, ker jutri on in njegovi otroci nimajo službe, a ne. In zato vlagajo ljudje nazaj v podjetje. Kot sem rekla, kupijo nove stroje, zgradijo nove hale in zaposlijo nove ljudi. In na ta način rešujemo brezposelnost. Ampak to, ne vem, kakšni to razumejo, kolegi v Levici pa očitno ne, tudi če jim stokrat poveš in narišeš, ne. Jaz predlagam, no, da glasujete za zakon in da, na odboru potem bolj podrobno pogledamo stvari in določimo, če morda niso vsi naši predlogi sprejemljivi, da ministrstvo pove, kaj je možno in kako je možno, in skupaj nekaj naredimo. Ves čas govorite, da je treba sodelovati, sodelovati, zraven pa nobenega našega predloga ne upoštevate, niti ga nočete poslušati niti nočete o njem debatirati, kar jaz obžalujem, ker to ni parlamentarno delo. Želim si, da bi bili malo bolj podobni evropskemu parlamentu, kjer Evropska ljudska stranka in socialisti toliko časa stvari usklajujejo, da pridejo do ene skupne rešitve in večinoma ne preglasujejo en drugega, ampak se pogovarjajo in najdejo najboljše rešitve za vse skupaj in tako bi morali delati tudi tukaj. Jaz tega res ne razumem no, da da smo tako na okopih vsak na svojem bregu, in kar mi predlagamo, ni v redu. Mi pa marsikaj vašega podpremo, veste, da, ne, tam, kjer pa pač smatramo in vidimo, da stvari niso v redu, pa na to opozorimo in pri minimalni plači se je točno to zgodilo, kar smo opozarjali. Tudi pri. Zdajle imamo težave z družinskimi zdravniki, ne. Dva tisoč sedemnajst ste sprejeli spremembo zakona, ki je povzročila, da morajo, specialisti, preden lahko delajo, samostojno še tri leta dlje študirati oziroma se usposabljati pod mentorstvom - norost. Nima tega nikjer nobena evropska država, samo mi smo to sprejeli pod Milojko Kolar - torej ne mi, vi kolegi SD-ja, kolegi is SMC-ja, kolegi iz Desusa, ne, in zdaj razmišljamo že tri mesece, namesto da bi to neumnost čim prej odpravili, a ne, in si, olajšali. Ampak a veste, takrat smo mi čisto isto govorili, kaj se bo zgodilo, pa ni nihče hotel poslušati. Tako kot se nam dogaja zdajle, no. Tako da jaz vas vabim no, da malo prisluhnete in da ne jemljete vsega kot napad ali pa kot na ne vem kaj, ampak pač neke dobronamerne sugestije, zato da bo vsem skupaj v tej državi bolje.